Predsedujoča, hvala. tudi vam hvala, gospa ministrica, za te odgovore. Se strinjam, tukaj seveda tudi v končni fazi imajo Štajerci ne, teh šestindvajset, ko je zaposlenih, imajo v končni fazi službo v, razliki, da bi mogli penale v višini deset milijonov evrov vračati, se strinjam, naj bojo zaposleni vsaj do vsaj do dva tisoč enaindvajsetega novembra. Pa vendarle, zdaj obadva poznava statistiko v povprečju trije, potniki trije, potniki, ne, so v tem letu leteli z mariborskega letališča v letu dva osemnajst, jih je bilo sedem, to je zelo zelo, bi rekel, uborno, sramotno za drugo največje mesto, v državi, pa vendarle me zanima. Zdaj, v tem pravite, boste iskali nove koncesionarja, ki bo bolj resen, ko so bili Kitajci, se strinjam, ampak kaj bo pa država naredila v teh dveh letih, ne, bo morda ... Glejte, saj imate tudi imate, recimo ideja je prišla, da bi spodbujali vi sami v komerciale lete, ne, nekaterih nizkocenovnikov se sosednja letališča otepajo, ker imajo dovolj dovolj svojega prometa. Ne. Zdaj, delate kaj mogoče na tem, da bi privabili te nizkocenovnike, ki bi vseeno poživili to uborno stanje na mariborskem letališču, mogoče za začetek eno, dve liniji bi se že kar verjetno nekaj poznalo. Zdaj pa, če dovolite, ste prej referirali nad državo, ne. Zdaj, en, hrvaški strokovnjak za civilno, letalstvo je v prejšnji Tarči, minuli Tarči dejal, ne, da gre za gotovo najhujši primer, najhujši primer v zgodovini letalstva v Sloveniji in je primer slabih odločitev tako lokalnih kot državnih oblasti. Se pravi, tu si delite nekako to krivdo za za to klavrno stanje. Zdaj, eno leto ste že ministrica, ne. Tudi v v Mariboru imamo zdaj župana eno leto, pa me zanima. Na tem nivoju ste morda imeli kakšen delovni sestanek z mestno oblastjo, da bi vendarle, bi rekel, lokalna oblast pa državna z roko v roki, nekaj storili v tej smeri. Gre za letališče nacionalnega, pomena, pravite, gre za mednarodno letališče, skratka to vprašanje, sodelujete, kaj z lokalno oblastjo tudi pri tem rešitvi. Hvala.